Omezená možnost výběru, odlišné platební podmínky, neopodstatněné cenové rozdíly, ale také odlišná kvalita na první pohled stejného zboží jsou nepříjemnou zkušeností pro řadu spotřebitelů.

Práce na dotváření férového vnitřního trhu, kde mají spotřebitelé rovný přístup ke zboží a službám, ale také kde nejsou spotřebitelé vědomě a úmyslně klamáni, jeho přijetím rozhodně nekončí. Věřím, že toto vezme Komise v potaz i při přípravě balíčku opatření nové politiky pro spotřebitele, na který už netrpělivě čekáme.